Pane předsedající, ani já jsem nepodpořil tuto námitku, protože je důležité říci, že fosfáty se používají v řadě jiných potravinových výrobků, ať jsou to kolové nápoje nebo v cukrářském průmyslu. Je celá řada druhů fosfátů a zde Komise, myslím si, že poměrně správně zaplnila určitou mezeru v právu, kdy povolila využívání fosfátu právě u těchto zmražených polotovarů.

Tudíž já jsem i z těchto důvodů námitku nepodpořil, ale zároveň chci uvést, že budu bedlivě sledovat právě vyhodnocení celé skupiny fosfátů, jak je bude provádět Evropský úřad pro bezpečnost potravin.